Cependant, le rapport Dati mélange ce phénomène très inquiétant avec d'autres formes de violence moins préoccupantes, comme par exemple les violences séparatistes.